L'Union européenne doit participer à ce double effort d'urgence et de reconstruction.

Historiques, tout d'abord jadis colonie, elle était la plus prospère d'entre toutes. Diplomatiques, ensuite les accords de Cotonou font de l'île un partenaire privilégié.

La crise en Haïti constitue par ailleurs le premier test du nouveau service européen d'action extérieure, dont vous avez la charge, Madame Ashton. Et cela a été concluant jusque là. Cette catastrophe dessine également les défis et les améliorations que nous devons apporter à cette structure, car au delà du mouvement de solidarité de notre continent, la réaction américaine pose la question de notre capacité de mobilisation. Ainsi, les efforts remarquables en faveur d'une coordination européenne, les contributions des États membres ne doivent pas masquer la difficulté des discussions concernant l'envoi de la force européenne de gendarmerie. S'il est primordial que la dépense de l'Union soit guidée par les Nations unies, ces difficultés amènent à un constat l'Union européenne doit se doter d'une structure autonome, intégrée et disposant de moyens à la hauteur d'une tâche aussi complexe que l'urgence humanitaire. Enfin, la phase de reconstruction représente un immense défi. Les chantiers ne manquent pas politique, administratif, économique, social et environnemental.

C'est un enjeu politique majeur pour une Europe qui doit s'affirmer en leader visible dans ce processus.